Itt a megoldás, ahogy elmondtam a vitában is, az lenne, hogy ki kell venni a termőföldet a tőke szabad áramlása fejezetből, hiszen nem spekulációs célú tőkéről, hanem a helyi gazdák megélhetésének forrásáról van szó.

Az egyik az igazságszolgáltatásnak, a helyi igazságszolgáltatásnak a fellépése, ugye az ügyészségeknek fel kellene venni a munkát e vonatkozásban.